annan desember tvö þúsund og þrjú og að baki henni stóðu fimm þingmenn úr öllum flokkum ásamt mér þeir háttvirtir þingmenn guðmundur hallvarðsson hjálmar árnason kolbrún halldórsdóttir og sigurjón þórðarson þessi tillaga vakti nokkra athygli hér í alþingi og í samfélaginu hlaut góðan byr og var samþykkt tuttugasta og sjötta maí tvö þúsund og fjögur að vísa henni til ríkisstjórnarinnar í henni var fjallað um í símskeytastíl um réttarstöðu íslenskunnar í löggjöf og stjórnkerfi hér á landi rakið að það er í raun ekki nema á fáeinum stöðum í löggjöfinni fjallað um íslensku og stöðu hennar það er til dæmis ekkert sem býður þingmönnum að tala íslensku hér á þinginu ég gæti talað hérna sanskrít án þegar íslenska var sjálfsögð í fullvalda og sjálfstæðu ríki en sú staða er nú breytt gagnvart löggjöfinni er þetta þannig að þegar eru til ákveðnir lagabálkar sem gilda á íslandi en eru ekki þýddir á íslensku eru á e e s tungum og þeim fylgja ekki ákvæði um það hvernig eigi að snúa sér gagnvart slíkum texta til dæmis ákvæði um skylda túlkun eða skýringar í stjórnkerfinu þarna var líka rætt um það að gera íslensku að opinberu máli á íslandi í stjórnarskránni sem víða er í lögum í kringum okkur og má minnast frakklands en þar stendur í stjórnarskránni að la langue de la république est le français þó að ég vilji baki hvetja til þess beinlínis að taka upp málpólitík frakka undanfarnar aldir enda aðstæður öðruvísi það eru mörkuð önnur mál í e e s löggjöf og ýmsum alþjóðalögum og

og í þessari tillögu er líka fjallað um opinbera þjónustu sem þyrfti tryggilega að vera á íslensku en einnig um stöðu annarra tungumála um alþjóðamálin ensku og aðrar slíkar tungur þýsku frönsku spænsku um stöðu nýbúatungumálanna í stjórnkerfinu sem kominn er tími til að við íhugum og í menntastofnunum og um táknmál heyrnarlausra sérstaklega sem móðurmáls þeirra sem ekki tala auðvitað íslensku eins og við

sem þá var formaður menntamálanefndar fyrir hlýjan stuðning við þetta mál og hann var einn af sköpurum þessara endalykta á sínum tíma var sagt við mig að þetta væri kurteisleg aðferð við að drepa málið ég taldi að svo væri ekki málið væri það brýnt að ráðherrarnir einkum menntamálaráðherra hæstvirts sem væri sérstakur umsjónarmaður íslenskrar tungu hlyti að taka það til athugunar þess vegna spyr